hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti heilbrigðis og trygginganefndar á þingskjali ellefu hundruð fjörutíu og fimm um frumvarp til laga um breytingu á sóttvarnalögum númer nítján nítján hundruð níutíu og sjö með síðari breytingum frumvarpið var tvískipt annars vegar var lagt til að stofnað yrði sérstakt embætti sóttvarnalæknis og hins vegar snerist frumvarpið að því að laga íslenskan rétt að nýrri alþjóðaheilbrigðisreglugerð sem samþykkt var á vegum alþjóðaheilbrigðisþingsins og öðlast gildi fimmtánda júní tvö þúsund og sjö

heilbrigðis og trygginganefnd að fella á brott ákvæði um embætti sóttvarnalæknis og koma breytingartillögur þar að lútandi fram á þingskjali ellefu hundruð fjörutíu og sex að öðru leyti leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt auk mín skrifa undir nefndarálitið háttvirtir þingmenn drífa hjartardóttir ásta ragnheiður jóhannesdóttir guðrún ögmundsdóttir pétur h blöndal kristján l möller guðjón hjörleifsson og þuríður backman háttvirtur þingmaður valdimar leó friðriksson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og var samþykkur áliti hennar